Ostatnio również uwagę naszą skupia brutalność władz syryjskich względem własnego społeczeństwa, a także agresywna, wywołująca olbrzymi niepokój polityka Iranu.

Uczynienie Bliskiego Wschodu strefą wolną od broni masowego rażenia jest niewątpliwie szlachetnym celem. Proces taki musi się jednak odbywać przy pełnym zaangażowaniu wszystkich państw regionu, po uprzednim pokojowym rozwiązaniu wzajemnych napięć i konfliktów. Nie można pozbawiać Izraela swoistej tarczy w sytuacji stałego zagrożenia ze strony niektórych sąsiadów. Pragnę przypomnieć, że Tel Awiw jest żywotnie zainteresowany stabilizacją oraz pokojowym współistnieniem i wyraził gotowość uczestnictwa w takiej konferencji przeglądowej. Korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do władz Iranu o zaprzestanie budzących obawy społeczności międzynarodowej czynności zmierzających do wyprodukowania broni jądrowej. Zastosowanie się do międzynarodowych traktatów oraz podjęcie ścisłej współpracy z instytucjami właściwymi dla kontroli zbrojeń przyczyni się do zagwarantowania globalnego bezpieczeństwa.